Zadruhé v té interpelaci podsouvá panu Junckerovi určitá sdělení, která nejsou v jeho sdělení obsažena.

A za čtvrté, a to je moje poslední vyjádření k této interpelaci, společná bezpečnostní a obranná politika dle Lisabonské smlouvy zahrnuje postupné utváření společné obranné politiky, přičemž to má být dosaženo na základě společného jednomyslného rozhodnutí Evropské rady.